virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytingar á lögum sem flutt er af háttvirtrar efnahags og skattanefnd allri það eru auk mín þau sigríður ingibjörg ingadóttir háttvirtir þingmenn magnús orri schram tryggvi þór herbertsson pétur h blöndal

þjónar því hlutverki að framlengja gildandi gjaldeyrishöftum sem að óbreyttu renna út í ágúst til þrítugasta september næstkomandi með því er þó ekki ætlunin að falla frá gjaldeyrishöftum þann dag heldur er hér aðeins verið að gefa svigrúm fyrir löggjafann til þess að ljúka umfjöllun um frumvarp hæstvirts efnahags og viðskiptaráðherra um gjaldeyrishöft en í því er gert ráð fyrir að höftin verði hér við lýði til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimmtán það var niðurstaða úr samningum hér við þinglok að nauðsynlegt væri að nýta sumarið til þess að fara vel yfir þetta mál

bæði um það hvort frumvarpið eins og það er tryggi seðlabanka íslands nægilegt svigrúm til þess að setja fyrir leka á höftunum það er undanskotum eða sniðgöngu við höftin en alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur lagt mikla áherslu á að seðlabankinn þurfi að hafa mikið og gott svigrúm í því efni og það hefur bankinn haft og þingið hefur treyst bankanum vel fyrir framkvæmd fram að þessu um leið er mikilvægt að fara vel yfir þann trúverðugleika sem í þessari umgjörð er um afnámið sjálft og þau áhrif sem setning laganna mun hafa á væntingar á markaði og aðra slíka hluti til þess að tími vinnist til að sinna þessum verkum án þess að höftin falla úr gildi á meðan er nauðsynlegt að framlengja gildistöku þeirra til þrítugasta september en ég geri síðan ráð fyrir því að höftunum verði